Mais c'est aussi à cause d'un système complaisant entre constructeurs et autorités qu'un véhicule ne respecte pas les normes sur la route et, comme par hasard, les respecte lors des tests en laboratoire. Avec ce rapport, Monsieur Dalton, vous avez l'occasion de mettre de l'ordre dans un système de

Pour moi, il ne reste qu'une chose à faire rassurer nos concitoyens et leur montrer que le Parlement européen peut dire qu'il n'y aura plus jamais de Dieselgate. La solution, elle est simple la Commission européenne l'a dit, beaucoup d'entre nous le disent aussi depuis ce matin il faut créer une agence européenne de surveillance des marchés. Il nous faut un gendarme européen contre la triche.